Präsident Trump hat vor einigen Tagen die Europäer aufgefordert, den Vertrag nachzuverhandeln. Nur Der Deal ist zwar nicht perfekt, aber er ist zur Zeit das Beste, was wir an internationalen Vereinbarungen mit dem Iran haben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht schon langsam Gedanken darüber machen sollen, wie es nach dem Auslaufen des Atomvertrags weitergehen kann. Den bisherigen Vertrag hat man schließlich auch 13 Jahre lang verhandelt. Natürlich machen uns auch die Proteste im Iran und vor allem die Reaktionen darauf Sorgen. Wir müssen als Europäische Union besonders darauf drängen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung bewahrt wird und dass die Menschenrechte eingehalten werden. Insgesamt sollte die EU im Hinblick auf den Iran geschlossen mit einer Stimme sprechen auch gegenüber Donald Trump. Nur so kann eine verantwortungsvolle europäische Außenpolitik auch entsprechende Ergebnisse zeitigen.